Señora presidenta, comisaria Jourová, muchos esta mañana hemos votado con una amplia mayoría el apoyo a la Comisión de la que usted es vicepresidenta. Esperamos mucho de su equipo un presupuesto al alza —por fin con recursos propios—, la restauración de la agenda social, pero sobre todo la defensa del estado de Derecho, la democracia y los valores europeos, de los que usted es responsable en su cartera de Valores y Transparencia. En todas las lenguas de la Unión se han relatado en esta sesión, de nuevo, episodios de interferencia en procesos electorales.

También el siniestro Steve Bannon habita entre nosotros, y siempre en favor del populismo, la ultraderecha y el nacionalismo reaccionario. Y, por tanto, no basta solo con poner en marcha un working group ni tampoco con la comisión especial que requerimos en este Parlamento Europeo. Es imprescindible invertir en una arquitectura de inteligencia europea que defienda la democracia.